Am votat în favoarea acestei rezoluții din două rațiuni. Din păcate, în secolul XXI, încă un fenomen barbar, care este justificat în anumite situații de opțiuni religioase, se mai menține.

Acest lucru cred că trebuie să înceteze și salut opțiunea de a avea o discuție în cadrul sesiunii Adunării Generale a Națiunilor Unite despre acest fenomen. Însă este îngrijorător că acest fenomen s a extins și continuă să se extindă în Europa

Este un semnal de alarmă asupra acestui fenomen european și, de aceea, acest raport merită toată atenția.